leita þarf afbrigða frá þingsköpum það er fjórða málsgrein þriðju greinar þingskapa um hvernig hluta skal um sæti þingmanna þannig að tekin verða frá sæti næst inngangi í salinn fyrir þingflokksformenn en þeir dragi